Amennyiben a következő napokban nem történik valami nagy és váratlan fordulat, akkor a hétvégi népszavazás eredményeire, és az oroszok védelmére hivatkozva a Krím félszigetet annektálni fogja az Orosz Föderáció. A lehetséges következményekről már beszéltünk, de talán érdemes elemezni az okokat is. Azokat az okokat, amelyek ebbe a helyzetbe hozták Oroszországot, Ukrajnát és az Európai Uniót.

Hát a magyar kisebbség, akinek az emlékműveit most égetik, vagy azok a kisebbségek, akiket sem a régi, sem az új ukrán vezetés nem ismert el?

A Krím félsziget ügyében nem tehet mást az EU, mint a jelenlegi helyzetből próbálja meg kihozni a legtöbbet. Az eset tanulságai azonban befolyásolni fogják jövőbeni döntéseinket.